Frau Kollegin, vielen Dank für Ihre Intervention, weil dies mir die Gelegenheit gibt, klarzustellen, dass ich dafür bin, dass die ILO Regeln auch eingehalten werden. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das mit zusätzlichen bürokratischen Hindernissen in Freihandelsabkommen erreichen können. Frau Regner habe ich so verstanden, dass sie das marktwirtschaftliche Wirtschaftsmodell in Frage gestellt hat. Da würden wir in die falsche Richtung gehen. Wenn wir uns einig sind, dass Freihandel den Wohlstand erhöht, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist und da bin ich Ihrer Meinung Die Firmen haben soziale Verantwortung, aber auch die Konsumenten. Deshalb meine Frage an die Kommission Haben Sie Hinweise darauf, dass europäische Unternehmen ganz gezielt die Sozialstandards, die ILO Standards unterlaufen? Wenn ja, dann sollten Sie uns das mitteilen.